Dall'inizio della crisi migratoria, molto è stato fatto a livello europeo per rispondere alle necessità dei bambini e delle loro famiglie, ma purtroppo ancora oggi alcuni Stati membri non attuano le raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti, presentata più di un anno fa. È allarmante per esempio constatare come, in alcuni paesi dell'Unione, i minori migranti siano ancora detenuti unicamente in ragione della loro condizione di migranti e ci auguriamo che su questo aspetto il Consiglio voglia condividere e sostenere la posizione del Parlamento, che chiede da tempo l'abolizione di tale pratica e la predisposizione da parte delle autorità nazionali di sistemi di accoglienza basati su comunità e strutture idonee, separate da quelle per gli adulti, per ospitare i minori, soprattutto quelli non accompagnati, e le famiglie con bambini. Con la risoluzione che approveremo domani, mi auguro all'unanimità, questo Parlamento intende ribadire ancora una volta la necessità di assicurare a questi bambini le necessarie tutele fin dal momento dell'arrivo sul territorio europeo, garantendo loro la nomina di un tutore, un adeguato alloggio e l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a tutti i servizi sociali. A queste tutele vanno affiancate anche procedure di registrazione dei minori migranti, incluse quelle per il rilevamento dei dati biometrici, condotte al fine esclusivo della loro protezione, escludendo quindi il ricorso a misure coercitive, nel pieno rispetto della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.